Jasná slova proti protiprávnímu stavu na Krymu. V Rusku se slavilo páté výročí anexe Krymu, ale my si to připomínáme jako trvající nespravedlnost a okupaci a nesmíme polevit v našem postoji. Krym podle mezinárodního práva patří Ukrajině, a to podle mezinárodní smlouvy, kterou podepsala samotná Ruská federace. Dnes je to na den přesně 5 let, co Valné shromáždění OSN zneplatnilo ruské referendum na Krymu a potvrdilo příslušnost poloostrova Ukrajině. Nejde ale jen o mezinárodní právo, ale také o to, jak se ruský režim na Krymu chová, jak pošlapává lidská práva Ukrajinců, Tatarů, dochází k neoprávněnému zadržování, k případům mučení. Rusko se snaží vyvolat dojem, že osud Krymu je zpečetěn, ale my prostě nesmíme polevit, nesmíme sami sebe oslabovat, protože osud Krymu jasně ukazuje smysl Evropské unie. Stále ukazuje, jak je pro nás důležitý, abychom mohli žít svobodně.